Jedną z podstawowych swobód w Unii Europejskiej jest swoboda podejmowania pracy oraz działalności gospodarczej. Aby to było możliwe, powinniśmy konsekwentnie usuwać wszelkie bariery stojące na drodze do mobilności, a przede wszystkim bariery administracyjne. O ich istnieniu świadczy chociażby fakt, że nadal w Unii Europejskiej tylko niewielki procent obywateli pracuje poza krajem pochodzenia. Jedną z barier stojących na drodze mobilności, nie tylko tej między państwami członkowskimi, ale także mobilności wewnętrznej są przeregulowane przepisy dotyczące dostępu do rozmaitych zawodów. Bardzo często są one przejawem protekcjonizmu, co w rzeczywistości zabija zdrową konkurencję i hamuje rozwój. Takie przeregulowanie zawodów, na przykład prawniczych, ma także negatywne skutki dla konsumentów, co ma swoje odzwierciedlenie w wysokich cenach usług prawniczych czy notarialnych. Ocena zawodów regulowanych w krajach europejskich pokazała, że często regulacje krajowe nie są oparte na solidnej i obiektywnej analizie. Z tego też powodu wprowadzenie obowiązkowej analizy proporcjonalności jest niezwykle potrzebne. I z tego miejsca chciałabym wyrazić moje głębokie poparcie dla omawianej inicjatywy legislacyjnej. Ustanowienie wspólnych ram, przeprowadzanie testu proporcjonalności czy wprowadzenie nowych przepisów regulujących zawody pozwoli w większym stopniu wykorzystać możliwości tkwiące w jednolitym rynku i ułatwi dostęp do zawodów. Niestety propozycja ta spotkała się z krytyką wielu kolegów, między innymi z Komisji Zatrudnienia,

Państwa członkowskie nadal będą samodzielnie decydowały o sposobie regulowania dostępu do zawodów. Nowa dyrektywa wprowadzi jedynie obowiązek przeprowadzenia testu, który ma pokazać, czy nowe regulacje są proporcjonalne.